Myslím si, že nám je všetkým jasné, že pakistanská vláda nemá dostatočnú kontrolu nad celým územím svojej krajiny a že sa napriek tomu musíme usilovať vytvoriť podmienky na to, aby očkovanie proti detskej obrne mohlo čo najskôr pokračovať. Nerobím si zbytočné ilúzie o tom, žeby bojovníci Talibanu boli prístupní našim rozumným argumentom o nevyhnutnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti deťom aj v oblastiach, ktoré Taliban ovláda. Rovnako si nerobím ilúzie o tom, žeby pakistanská vláda bola schopná zabezpečiť zdravotníckemu personálu dostatočnú ochranu, najmä ak sú Talibanci presvedčení o tom, že vakcína spôsobuje sterilitu ich detí a zdravotnícky personál pracuje pre spravodajské služby. Uvedomujem si však významnú autoritu islamských duchovných, ktorí by mohli uplatniť svoj nemalý vplyv v islamskom svete na ochranu zdravia islamských detí a eliminovať xenofóbne predsudky talibanských bojovníkov.